Señor Presidente, yo quería empezar felicitando a la señora Mogherini, primero, porque su trabajo está poniendo a América Latina en el radar de la política exterior europea y esto es algo que agradecemos, porque durante muchos años no había sido así. Segundo, por la valentía que ha demostrado al superar la Posición Común que durante quince años ha bloqueado las relaciones de Europa con Cuba y firmar un acuerdo que yo considero muy importante. Cuba es un país pequeño, lo sabemos, pero es un país muy importante, −usted lo ha dicho. El ver a Obama hace unos días ahí se debe, en gran parte, a que los Estados Unidos quieren cambiar su rol, su imagen, ante el resto de América Latina, pero también a que se está negociando la paz en Colombia. Es un país que tiene una gran irradiación hacia América Latina. Y por eso creo que a Cuba tenemos que empezar a tratarla ya con la importancia que tiene en nuestra política internacional. Algunos —hoy lo oiremos aquí también— seguirán pensando que Cuba es una revolución triunfante otros dirán que es una odiosa dictadura en la que no hay derechos humanos. Yo creo que los dos arquetipos son extremos y falsean la realidad de un país que está cambiando mucho. Esto es lo que me parece importante destacar. Los viejos arquetipos ya no valen para un mundo en cambio.

Y, ciertamente, el problema era qué hacía Europa en esa posición. ¿Quedarse fuera, quedarse aislada, quedarse en la vieja posición o ponerse al frente de una nueva política de amistad con Cuba? Yo creo que hay cuatro cosas muy importantes que podemos hacer. En primer lugar, cambiar la etapa de lo que hemos llamado Posición Común por una etapa de colaboración económica, política y comercial que este acuerdo nos permite plantearnos. En segundo lugar, ayudar al pueblo cubano. Ayudar al pueblo, al pueblo cubano, con inversiones, con empresas, con economía de mercado, con cooperación, con tecnología. En tercer lugar, entender que de esto vendrán libertades, democracia y derechos humanos, que yo también quiero para los cubanos. Pero llegarán, probablemente, con la apertura, con Internet, con las telecomunicaciones, con la ciudadanía que va a llegar.